Madame la Présidente, mes chers collègues, je partage bien évidemment les inquiétudes de mes collègues de la commission CULT, mais je regrette que la question se limite au seul groupe État islamique. Les désastres culturels causés par ces terroristes sont immenses et terribles, que ce soient en Syrie, en Iraq mais aussi en Tunisie ou en Libye. Mais pourquoi alors passer sous silence les exactions similaires commises par les autres groupes de terroristes islamistes qui sévissent en Syrie? L'église antique Saint Siméon le Stylite n'a pas été détruite par l'État islamique, mais bel et bien par Ahrar Al Sham, groupe salafiste soutenu par l'Arabie saoudite et membre du Front islamique, et par Junud Al Sham, groupe tchétchène soutenu par la Turquie.

Fabius disait il y a peu, je cite, qu'il faisait du bon boulot sur le terrain en Syrie.